Opinia mea este însă că aceste acorduri dau posibilitatea Uniunii Europene să fie un actor politic relevant, să intre în terenul jocului politic și să nu își mai aroge doar drepturile de a sta la galerie și de a critica, pentru că ești la fel de vinovat atunci când critici fără să oferi soluții. Acest acord de parteneriat și cooperare dă șansa Uniunii Europene să se implice în găsirea unor soluții în situația Irakului.

Să nu uităm evenimentele de acum zece ani și cu câtă ușurință am susținut Statele Unite în acest război. Cred însă că acest acord de parteneriat și cooperare este foarte important din punct de vedere securitar.

Ne dorim un Irak despre care știm toți că este măcinat de conflicte etnice, un Irak care se poate destataliza și poate ajunge într un război civil, de tipul celui sirian?

Avem această capacitate, în măsura în care suntem implicați politic.

Irakului îi este benefic pentru că, din punctul meu de vedere, putem exporta know how ul nostru democratic și putem susține instituțiile democratice în consolidarea lor. Cu o singură condiție să nu existe foarte mulți care sunt interesați să le ia resursele acelora care au o problemă de supraviețuire în momentul de față, să le fure, de fapt, aceste resurse. Resursele irakiene trebuie drămuite cu grijă de guvernul irakian și, pentru acest lucru, Uniunea Europeană trebuie să dea o șansă poporului, și nu guvernului.